Les présidents des groupes, notamment de la droite et des socialistes, se sont opposés à cette commission d'enquête et ont bloqué la possibilité que nous avions de vérifier les conditions réelles dans lesquelles les animaux sont transportés. Alors en réalité, quand j'entends ici un certain nombre de députés, de gauche ou de droite, venir nous expliquer que nous devons améliorer, etc., je dis que l'on se moque du mondeǃ On se moque du monde, Monsieur le Commissaireǃ Tout simplement parce que la souffrance des animaux n'importe pas, parce que la souffrance des animaux ne pèse rien à côté des profits de l'agroalimentaire dans notre société. Et c'est ça le scandaleǃ Alors attention, attention parce que si ça n'intéresse pas ce Parlement ni les dirigeants, ça intéresse les citoyens, les ONG et les journalistes. Et nous creusons un peu plus, par cette inaction, le fossé qui existe entre les institutions et les citoyens européens. Alors attention à ne pas continuer dans ce monde déshumanisé, qui fait que nous perdons toutes nos valeurs de solidarité envers la souffrance des animaux.